Señor presidente. En primer lugar, deseo dar la bienvenida a esta Cámara al presidente del Gobierno de mi país, a todo su gobierno y, por supuesto, a su ministro de Exteriores, Josep Borrell, antiguo presidente de este Parlamento. Me gustaría destacar, simplemente, de su intervención, la palabra federalismo. La necesidad de seguir reivindicando la construcción de una Europa federal, una idea que sirve también para la organización de nuestro país, España, que no es más que el reconocimiento de la armonía, de la capacidad de vivir en libertad y en igualdad. Una armonía que necesitamos en la Unión para proteger a los ciudadanos una armonía que necesitamos para proteger también a la Unión Europea, que necesita reformar la unión monetaria. Necesitamos ese pilar fiscal de la mano, probablemente, de ese seguro de desempleo que el Gobierno de España está defendiendo y que en esta Cámara el Grupo socialista viene peleando en los últimos años, y tenemos que construir una mayoría en las próximas elecciones con la Comisión, con el Consejo y con el Parlamento, para tener un seguro de desempleo que proteja a los ciudadanos.